Poslanec Boris Doblekar, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči za besedo. Glede na to, da je bilo danes povedanega zelo veliko tako o načinu kot o tem, kakšen, naj bi bil bodoči oziroma naš komisar, ne bi želel ponavljati oziroma se spuščati v v podrobnosti, bi pa vseeno rad poudaril par stvari, in sicer prva je sigurno, da si sam osebno želim komisarja, ki ne bo zastopal zgolj politične funkcije, ampak bo tudi strokoven in kompetenten, to je predlagatelj tudi v uvodu nekako nakazal, upal na dobro razpravo in jaz upam, da je, vsaj kar se tega tiče, s tudi z razpravo zadovoljen, ne glede na to, kakšen resurs se mu določi, kar vsi vemo, da se mu na neki način določi, jaz sicer ne verjamem, da ga določa samo predsednik Evropske komisije, ampak kljub vsemu tudi tam, jaz sem prepričan, da gre za za neki, dialog, pa ne bom uporabljal izrazov, kot so kupčkanje pa ne vem kaj, ker mi niso všeč, in mislim, da tudi takšni izrazi ne sodijo v to hišo, kar se tiče evropskih poslancev, bi rad povedal samo to: evropski poslanci so so izvoljeni poslanci v Evropski parlament in v tem parlamentu opravljajo zakonodajno funkcijo in menim, da te njihove funkcije ne gre mešati v izbiro oziroma dajanje soglasja k izbiri komisarja, nič pa nimam proti to, kar pravi predlagatelj, da, včasih, primanjkuje dialoga dialoga, in pa tudi preverjanja različnih, stališč, prej je bilo omenjeno, kakšni so sistemi imenovanja, v posameznih državah članicah Evropske unije glede, komisarja, pretežno pač gre za dve vrsti, dve vrsti sistemov, ne bom našteval, katere države so tiste, ki imajo enega, tam, kjer pač izključno, mislim, da jih je devetnajst ali celo dvajset takšnih, kjer komisarja izključno predlaga vlada, pa nekih osem takšnih, kjer imajo kjer je gre za podoben sistem, kjer v drugi fazi, sodeluje tudi parlament, tudi se strinjam, da ocena, stopnje demokratičnosti, ne izhaja iz teh primerov, ki sem jih tukaj želel navesti, da ne bom slučajno, v uu napačno razumljen, gre pa, gre pa tudi za neke mere dokaz, da v državah, kot so na primer na primer Finska Estonija, Danska, nič odtujiti vsaj na navzven, ne, manjka demokracije, če se lahko vrnem na tisto, kar sem rekel na začetku, da si želim kompetentnega in pa strokovnega komisarja, potem moram tukaj reči, da bolj zaupam vladi kot pa danemu predlogu, ker se bojim, da, bomo zelo težko prišli do rešitve, ki bo v dobro vseh državljanov in pa tudi v dobro vseh tistih, ki bodo na neki način zastopali Republiko Slovenijo v, bodisi ali v Evropski komisiji ali Evropskem parlamentu. Toliko, hvala lepa. Hvala lepa, naj na ...